Hvala. Poglejte zdaj. Ta predlog zakona, ki ga predlagamo mi, nima nobene zveze s sindikati in niti z delodajalci. Ta predlog zakona je izključno relacija dohodninski zavezanec in Republika Slovenija mislim vlada ne, to se pravi državni proračun. Ne vem, zakaj bi bilo to predmet socialnega usklajevanja, ne, in Ekonomsko-socialnega sveta, če to ne zadeva niti sindikate neposredno nič in niti delodajalce nič. To je predlog, da se država odpove delu prekomernih davčnih obremenitev, delojemalca, tako kot je povedala malo prej državna sekretarka. Po drugi plati pa še nekaj, ne. Rešitve, ki jih pogajate, s katerimi se pogovarjate na Ekonomsko-socialnem svetu, so podobne našim, ne. Se pravi, treba bo spremeniti dohodninsko lestvico, treba bo spremeniti davčne stopnje, treba bo spremeniti splošno olajšavo, in da ne bomo vsakič posebej nekaj počeli, najbrž bo treba tudi razmisliti glede valorizacije oziroma avtomata usklajevanja, ne, tako kot je marsikje drugje. Se pravi, prinaša tudi administrativne poenostavitve, da se ne bo vedno potrebno, ne vem, ali sprejemati uredbo ali pa spreminjati zakon. In zdaj, problem je pa tam, ne, ko so tudi kolegi povedali, ne, zdaj, tipično, ne, kakšen davčni sistem imamo, so delavci, ki delajo v Avstriji, delavci tako imenovani migranti, tam pri tisoč petsto evrih, ne, plača vse obveznosti in dobi dvesto evrov več, kot bi dobil po slovenski dohodninski lestvici. Toliko je razlike med avstrijskim davčnim sistemom in slovenskim, pri isti plači. Zaradi tega nimajo tam v Avstriji nič slabše zdravstvene storitve, čakalnih dob sigurno nimajo, nimajo slabega izobraževalnega sistema, da ne govorim o ostalih zadevah, ki so povezane s standardom ljudi. Ampak ko ta človek, ne, se vrne v Slovenijo, mora še od razlike plačati posebej dohodnino. Zdaj mi pa povejte, a je to racionalno, smiselno ali ni. Mislim, mislim, da ni, ne. In treba je pač nekaj narediti na tem področju. Toliko mogoče za enkrat za sedaj. Hvala.